Panie Przewodniczący! W imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów popieram dyrektywę. Przyłączam się do tych słów gratulacji pod adresem pana posła sprawozdawcy, pod adresem Komisji, a także pod adresem polskiej prezydencji, która te trudne prace skutecznie doprowadziła do końca. Należy się cieszyć, że robimy istotny krok w stronę poprawy jakości żywności soki są jednym z ważnych elementów podaży żywności i to, że poprawiamy ich jakość, ale również, że wprowadzamy wyższe wymagania w zakresie informowania konsumentów, to są kroki w dobrym kierunku. To jest ten obszar, w którym Unia Europejska robi wiele, ale może i powinna robić jeszcze więcej. Powinniśmy ze wszech miar dążyć do tego, żeby jakość żywności była jak najlepsza i przede wszystkim, żeby konsument był rzetelnie i prawidłowo informowany o tym, co spożywa.

Nie było to łatwe, bo tak, jak koledzy mówili w swoich wystąpieniach trzeba było pogodzić różne sprzeczne interesy.

Moja frakcja będzie oczywiście głosowała za przyjęciem tej dyrektywy. Jeszcze raz gratuluję dobrego wyniku tych prac. Dziękuję.